Die vollständige Dekarbonisierung soll jährlich 290 Mrd.

Auch für die Mitgliedstaaten bedeutet es enorme Anstrengungen, die Klimaneutralität zu erreichen, bisher wurde der CO2 Ausstoß lediglich um ein Fünftel reduziert.